Entgegen offiziellen Beteuerungen macht die äthiopische Regierung keine Anstalten, von ihrem restriktiven Kurs abzurücken. Ein besonderer Affront war die Verhaftung von Dr.

Mit diesem Kurs schadet sich die äthiopische Regierung selbst. Sie gefährdet damit die nicht unbeträchtlichen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit.

Indem sie diese Mittel gefährdet, gefährdet sie auch den wirtschaftlichen Aufschwung im Land, der sich abzeichnet. Man kann es nicht oft genug betonen Die Einschränkung der Menschenrechte und die Beseitigung demokratischer Strukturen schaffen niemals Stabilität.